hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir fyrstu þingsályktunartillögunni frá íslandsdeild vestnorræna ráðsins á þessu þingi fyrstu tillögunni af sex sem verður mælt fyrir hér í dag en sú ályktun fjallar um aukið framboð á kennslu til að taka á lestrar og skriftarvanda það er rétt að taka það fram hér í upphafi að öll íslandsdeildin stendur að þessum ályktunum sem ein heild og það er mikið og gott samstarf í íslandsdeildinni og mikill einhugur um að fylgja þessum ályktunum eftir í samstarfi við ríkisstjórnir landanna þriggja herra forseti það er ekki hægt að ræða þessar ályktanir án þess að ræða fyrst aðeins um vestnorrænt samstarf og um hvers eðlis það er og hver forsagan er en við þekkjum það að við sem búum á vestur norðurlöndum við búum við nýjan raunveruleika það eru nýjar siglingaleiðir að opnast og stærri möguleikar og miklir möguleikar varðandi nýtingu á landsins og sjávar gagns og nauðsynja sem blasa við okkur stórar spurningar sem þarf að svara á næstu árum og missirum sem skapa okkur bæði mikil tækifæri og getur leitt til mikilla breytinga og margra tækifæra fyrir allar þjóðirnar þrjár við þessi lönd sem áður var kannski litið á sem jaðarbyggðir í evrópu erum orðin búsett á því svæði sem allra augu beinast að og við þekkjum hina miklu umræðu sem orðið hefur á undanförnum árum og missirum varðandi norðurskautsmál og sem dæmi má nefna þær ráðstefnur sem nú standa yfir á íslandi og þá ráðstefnu sem hefst í hörpu á morgun

vestnorrænt samstarf á sér talsverða sögu þannig var að lögþing færeyja landsþing grænlands og alþingi stofnuðu vestnorræna þingmannaráðið í nuuk á grænlandi árið nítján hundruð áttatíu og fimm sem samstarfsvettvang þinganna þriggja og með því þá var formfest þetta samstarf þessara landa sem ganga undir nafninu vestur norðurlönd stofnunin var fyrst og fremst byggð á sameiginlegum bakgrunni landanna með hliðsjón af nánum sögulegum og menningarlegum arfi og tengslum sem og sameiginlegum hagsmunum aðallega í umhverfis samgöngu og efnahagsmálum árið nítján hundruð níutíu og sjö var nafninu breytt í vestnorræna ráðið og þá var samþykktur nýr stofnsamningur nýjar vinnureglur og ákveðið að setja á fót skrifstofu ráðsins ráða framkvæmdastjóra og markmið samstarfsins voru skerpt en helstu markmið vestnorræna ráðsins eru þau að vestur norðurlönd vinni saman að vestnorrænum hagsmunum að standa vörð um auðlindir og menningu landanna í norður atlantshafi og efla samráð ríkis og landsstjórna vestur norðurlanda einkum í viðkvæmum og alvarlegum málum sem snerta til dæmis mengun auðlindanýtingu og fleira þá er það einnig markmið okkar að fylgja eftir samstarfi ríkis og landsstjórna vestnorrænu landanna að efla samstarf við norðurlandaráð og koma á framfæri vestnorrænum áhersluatriðum í norrænu samstarfi og erum við í nánum tengslum við norðurlandaráð og við sem sitjum í forsætisnefnd vestnorræna ráðsins höfum áheyrnarrétt á fundum norðurlandaráðs þá er það markmið vestnorræna ráðsins að vera tengiliður milli þinga landanna vestnorrænna stofnana og alþjóðlegra samtaka íslandsdeildin er skipuð sex þingmönnum og sex til vara og við höldum ársfund þar sem ályktanir um ýmis mál eru ræddar bornar upp til atkvæða og síðan lögð fyrir þjóðþing landanna sem á og þess vegna erum við nú hér í dag til þess að ræða þessar tillögur sem bornar eru hér fram í formi á samstarf okkar við ríkisstjórnir byggist á því að árið tvö þúsund og tvö undirrituðu norrænir samstarfsráðherrar frá þessum þremur löndum sérstaka samstarfsyfirlýsingu til að formfesta og innsigla samstarfið milli vestnorræna ráðsins og ríkisstjórnanna í viðkomandi löndum í þessari yfirlýsingu er kveðið á um gagnkvæma upplýsingagjöf og að árlega skuli vestnorræna ráðið fá skýrslu um viðbrögð landanna við tilmælum þess og þessi skýrsla kemur síðan fram og til umræðu á ársfundi ráðsins samstarfsyfirlýsingin á að tryggja upplýsingastreymi árlega fundi vestnorræna ráðsins og samstarfsráðherra auk þátttöku hinna síðarnefndu í aðalfundi ráðsins og þátttöku hlutaðeigandi ráðherra í þemaráðstefnu ráðsins sem haldin er árlega við sem störfum í vestnorræna ráðinu leitumst við að ná markmiðum okkar með ályktunum og tilmælum til ríkisstjórna og landsstjórna jafnframt leggjum við áherslu á virka þátttöku í norrænu samstarfi við aðra aðila innan vestnorræns samstarfs samvinnu við norðurskautsstofnanir samtök og skipulagningu á ráðstefnum og fundum við höfum unnið í vestnorræna ráðinu að ýmsum málaflokkum sem snerta hagsmuni allra þessara þriggja landa þar má nefna umhverfismál menningarmál jafnréttismál sjávarútvegsmál samgöngur og viðskiptamál íslendingar og færeyingar hafa gert með sér fríverslunarsamning svonefndan hoyvíkursamning þar er tekið fram samkvæmt meginreglu að frjálst flæði á vörum þjónustu fjármagni og fólki á milli landanna er aðalatriðið og hefur þetta meðal annars í för með sér að færeysk fyrirtæki geta með sama hætti og íslensk haslað sér völl á íslenskum markaði og öfugt það hefur aðeins komið til umræðu aðallega óformlega að útvíkka þennan samning þannig að fara í viðræður við grænlendinga og hefur vestnorræna ráðið hvatt ríkisstjórnirnar á íslandi færeyjum og grænlandi til þess að taka upp viðræður til þess að útvíkka hoyvíkursamninginn og það verður spennandi að sjá hvort þetta verði að veruleika árið tvö þúsund og sex á aðalfundi vestnorræna ráðsins voru ríkisstjórnir landanna þriggja hvattar til að opna ræðismannaskrifstofur eða skrifstofur viðskiptafulltrúa í löndum hvers annars tvö þúsund og sjö opnuðu íslendingar aðalræðisskrifstofu í þórshöfn og tvö þúsund og sjö var opnuð sendiskrifstofa færeyja í reykjavík ísland áformar jafnframt að opna aðalræðisskrifstofu í grænlandi nú í nóvember og allar líkur eru á að grænland opni aðalræðisskrifstofu hér á íslandi þá höfum við staðið að barnabókaverðlaunum vestnorræna ráðsins og öðrum fjölmörgum verkefnum svo sem að halda vestnorrænan dag árlega til skiptis í löndunum þremur og var dagurinn fyrst haldinn í reykjavík haustið tvö þúsund og tólf og nú í grænlandi í ágúst síðastliðnum en þá að þeirri ályktun sem hér er til umræðu það er um samstarf færeyja grænlendinga og íslands um aukið framboð til kennslu til að taka á lestrar og skriftarvanda þessi ályktun var samþykkt og lögð fram á ársfundi vestnorræna ráðsins nú í ágúst í narsarsuaq á suður grænlandi og efni hennar er það og tilgangur að efla kennslu þeirra sem eiga við lestrar og skriftarvanda að stríða við skorum hér á ríkisstjórnina að eiga samstarf við stjórnvöld færeyja og grænlands um þetta verkefni og með það að markmiði að stjórnvöld standi að sameiginlegri rannsókn og tryggi samvinnu þeirra sem málið varðar til að stuðla að miðlun þekkingar og kennsluhátta sem hafa gefið góða raun en það er einmitt kjarninn í okkar samstarfi að læra hvert af öðru reyna að nota það sem gott er hjá hverju þessara landa til þess að efla nágranna okkar síðastliðin tíu ár hafa einstaklingar sem eiga við lestrar og skriftarvanda að stríða fengið aðstoð og sérkennslu í færeyjum utan hins opinbera menntakerfis annaðhvort frá foreldrum eða öðrum sem af sjálfsdáðum hafa beitt sér í þessum málefnum hér á íslandi þá þekkjum við með hvaða hætti þessi mál eru og við ræddum það talsvert á síðasta kjörtímabili og hér var lögð fram á um tal og málþroskaraskanir barna sem var samþykkt hér í þinginu og er nú í höndum menntamálaráðherra að fylgja eftir að ná betra samstarfi milli þeirra aðila sem sinna þessum málum hér á íslandi vegna þess að kerfið er talsvert flókið þú þarft að leita til margra aðila ef þú átt barn eða ert barn með tal og málþroskaröskun og kerfið er ekki alveg skýrt um hver á að gera hvað og hver á að greiða hvaða hluta við hlökkum til að sjá með hvaða hætti ráðuneytið mun taka á þessum málum og munum þá vonandi geta notað þá vinnu til þess að miðla af þekkingu okkar til nágranna okkar í færeyjum og grænlandi til þess að það nýtist þeim jafnframt opinbera skólakerfi aðstoðar nemendur sem standa höllum fæti en það eru margir nemendur sem lenda einhvern veginn á milli hvers og báru og það er sameiginlegt með öllum þessum þremur löndum og teljum við mikilvægt að beita okkur þvert á landamæri vestnorrænu landanna til að bæta framboð á sérkennslu og þar með stuðla eða auðvelda nemendum með lestrar og skriftarvanda að ljúka námi herra forseti við teljum að þetta sé mjög mikilvægt og hlökkum til að vinna í nánu samstarfi við ríkisstjórnina að framgangi þessa máls og sjá vonandi ávöxt þeirrar vinnu fyrr en síðar herra forseti ég vil að lokum þakka öðrum þingmönnum sem sitja í íslandsdeildinni fyrir gott samstarf og óska eftir því að þessu máli verði vísað til umfjöllunar í utanríkismálanefnd